Señor presidente, el 13 de agosto de este año la policía y el ejército ugandeses arrestaron y golpearon a cuatro miembros de la oposición del Parlamento, al menos a dos periodistas y a otras veintinueve personas antes de las elecciones locales. Los políticos de la oposición y el abogado de los acusados han dicho que los detenidos fueron torturados durante su arresto. Estos hechos subrayan, de nuevo, las violaciones a la libertad de asociación, reunión y expresión especialmente graves en Uganda. Sin embargo, el presidente Museveni, en el poder desde el año 86 y acusado de fraude electoral, continúa con un importante apoyo occidental. Antes le apoyábamos por el rol que jugaba en la lucha contra el terrorismo yihadista y ahora le apoyamos sobre todo por su apoyo en la consecución de nuestros objetivos de política migratoria. O, dicho de otro modo Uganda nos hace el trabajo sucio, sirviendo de tapón para los migrantes de Somalia y Congo que quieren buscar una vida mejor huyendo de la miseria y de la guerra